Monsieur le Président, c'est vrai d'autres l'ont dit avant moi manifestement, à ce jour, les mécaniciens politiques belges sont meilleurs hors de leurs enceintes qu'à domicile. En tout cas, je m'en félicite, je vous en félicite, l'équipe belge a bien travaillé et c'est une très bonne chose. Je pense d'ailleurs que les résistances que vous avez rencontrées dans les différents Conseils ressemblent au fond aux résistances que nous rencontrons dans le débat belge solidarité, transferts, toutes ces questions sur le repli ou la contribution sont des éléments que nous connaissons bien en Belgique et que vous avez rencontrés

Pour le reste et pour revenir sur quelques dossiers précis, Monsieur le Premier ministre, notamment sur la question du budget, on a une responsabilité quand on sort de Présidence plus grande encore que ceux qui y entrent. Et donc, sur la question du budget, mon avis est qu'on a sans doute manqué un peu d'audace en n'embrassant pas la proposition de convention qu'on aurait pu faire sur les ressources financières, mais le dossier des ressources propres est un dossier central dans les mois à venir et je compte beaucoup sur la Belgique qui va récupérer, si je peux dire, une liberté de parole, puisqu'elle ne représente plus l'ensemble des pays membres mais parle pour elle pour faire avancer ce dossier. Deuxième dossier important, c'est la circonscription européenne. C'est quelque chose qui viendra aussi à un moment donné sur la table du Conseil. Je sais qu'en Belgique, certains ne veulent pas d'une circonscription fédérale, mais je pense qu'elle est nécessaire, et peut être que justement, parce qu'on n'en veut pas en Belgique, la Belgique en voudra au niveau européen. Une circonscription européenne serait extrêmement utile pour garantir ce que vous appelez l'âme de l'Union européenne, c'est à dire le fait que les citoyens européens s'y retrouvent en tant, tout simplement, que citoyens qui peuvent voter pour plus que des représentants nationaux.

Et le troisième, on l'a cité déjà, c'est l'initiative citoyenne européenne. Là aussi, je compte beaucoup sur la Belgique pour accélérer le processus de mise en œuvre. C'est un instrument important à côté de toutes les réformes de gouvernance économique et j'espère que la Belgique pourra, elle aussi, contribuer à le faire avancer plus vite et plus fort.